Auch ich habe mit großer Freude diesem Antrag zustimmen können, weil er aus meiner Sicht eine richtige Antwort auf die gegenwärtigen Probleme gibt, die derzeit in den Mitgliedstaaten herrschen. Wir alle sind ja bestrebt, die Konjunktur und die Wirtschaft wieder anzukurbeln, und da gibt es im Wesentlichen zwei Probleme. Das eine ist das Problem, dass die Länder die Kofinanzierungsmittel nicht aufbringen können, und das andere Problem ist, dass die Vorfinanzierung bei vielen Programmen einfach nicht funktioniert.